În cadrul viitoarei politici de coeziune, zonele urbane trebuie să joace un rol mai important, deoarece vor continua să fie motoarele de creștere și centrele creative și inovatoare ale Uniunii. Pentru următoarea perioadă de programare, trebuie să beneficiem de o agendă urbană ambițioasă, cu resurse financiare substanțiale și cu atribuții sporite pentru autoritățile locale în conceperea și punerea în aplicare a strategiilor urbane. Consider însă că nu este suficient și, pentru o dezvoltare regională sustenabilă, avem nevoie de elaborarea unui cadru pentru o dezvoltare integrată, echilibrată rural urban, în funcție de necesitățile fiecărei regiuni. În acest sens, solicit Comisiei să analizeze și să propună metodologii de lucru pentru încurajarea parteneriatelor urban rural, care să ducă la combaterea fenomenului de depopulare a zonelor rurale și, în același timp, la stimularea dezvoltării urbane durabile.